Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fühlen uns mit den Menschen in der Türkei freundschaftlich verbunden. Das war so, und das ist auch heute noch so. Die Türkei ist ein wichtiger NATO Partner, die Türkei ist ein EU Beitrittsstaat, viele Millionen Türken leben in unseren Ländern und helfen uns auch dabei, unseren Wohlstand zu erhalten. Ich habe Verständnis für den Schock, für die Empörung der Menschen dort über den versuchten Staatsstreich. Die Türkei hat ein Recht, sich zu schützen, auch gegen den Terror der PKK.

Die Freiheit der Medien und des Parlaments darf nicht angetastet werden. Unsere Beitrittsverhandlungen mit der Türkei können wir dazu nutzen, über diese Dinge zu sprechen und denen zu helfen, die eine demokratische, eine freiheitlich gesinnte Türkei herbeiführen wollen.

Einen Punkt allerdings, finde ich, müssen wir auch klar ansprechen In der Stunde wirklich bitterer Not waren es die Kurden, die Peschmerga, die losgezogen sind und Menschen befreit haben. Und die dürfen wir heute aus welcher Raison auch immer nicht vergessen.